Ce qui s'est passé la semaine dernière en commission des affaires étrangères est assez surprenant. La commission des affaires étrangères a attribué treize rapports permanents, c'est à dire pour les cinq ans de ce mandat.

Il faudrait quand même savoir un jour quand cette règle s'applique et quand elle ne s'applique pas.